Monsieur le Président, en raison du cessez le feu qui est intervenu hier à Gaza, nous avons été amenés à modifier, avec l'accord des autres groupes, un tout petit peu la formulation.